C'en est assez, parce qu'il est insupportable de voir qu'aujourd'hui en Europe, nous pratiquons ce laisser faire par rapport à ces discriminations. Madame la Commissaire, l'article 8 du traité de Lisbonne dit tout simplement que nous devons garantir l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe. Vous êtes, à la Commission européenne, gardienne de ces traités.